Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che quello che abbiamo deciso è perfettamente conforme allo spirito e al dettato dei trattati. Non a caso, abbiamo ascoltato, sentito il parere di uffici giuridici e le previsioni inserite nel regolamento sono perfettamente coerenti con la norma del trattato. Quindi dobbiamo andare avanti in questa direzione.